Mulțumesc, doamnă președinte. Acum aproape o jumătate de an luam poziție față de declarațiile anumitor oameni politici atât din politica națională a unor state membre, cât și ale unor colegi de aici, din Parlamentul European, care prevedeau, odată cu ianuarie 2014, o adevărată invazie de români și de bulgari în țările lor, odată cu ridicarea restricțiilor de muncă pentru români și pentru bulgari. În octombrie 2013, în cadrul unei dezbateri organizate la Parlamentul European, am prezentat rezultatele unui studiu, rezultate care contraziceau cu argumente foarte clare toate aceste aberații. Iată că a trecut și luna ianuarie 2014 și putem spune acum cu certitudine că nu s a întâmplat acest lucru. Dimpotrivă, numărul de români și de bulgari care au emigrat în alte țări europene în căutarea locurilor de muncă a scăzut. Sper ca acesta să fie și sfârșitul declarațiilor iresponsabile ale unor politicieni care doresc numai să se vadă pe listele electorale.